Intrarea noastră în Uniunea Europeană în 2007 a avut loc primul mandat al președintelui Traian Băsescu și cu contribuția sa directă. Un nou mandat îi va permite președintelui să continue reformele și aplicarea deplină a normelor și valorilor europene în România. Concluzia care se desprinde în urma acestor alegeri prezidențiale este una singură România a avut parte de alegeri prezidențiale care se conformează rigorilor internaționale, după cum au confirmat și observatorii OSCE, dar și decizia Curții Constituționale a României, și renumărarea voturilor nule în urma căreia președintele în funcție și a sporit avantajul față de contracandidatul său. Considerăm că victoria democratică a președintelui Băsescu, susținut de Partidul Democrat Liberal, este totodată o victorie a Partidului Popular European.